virðulegur forseti gaman að vera kominn aftur hér og fá tækifæri til að taka þátt í þessari umræðu ég var farinn að sakna þess að vera ekki hér með félögum mínum háttvirtum þingmönnum á þinginu virðulegi forseti

háttvirtum þingmönnum hér hefur hæstvirtur forsætisráðherra farið yfir og lýst í mörgum orðum eins konar stöðumati og stöðu ísland í alþjóðlegu efnahagslegu umhverfi hann vék að ýmsum aðgerðum sem hvorutveggja seðlabanki og ríkisvaldið hefur komið að og það er rétt að ítreka það varðandi umræðu um aðgerðaleysi eins og nokkrir háttvirtir þingmenn hafa komið að að þá má segja að frá síðustu áramótum hefur verið farið í nokkuð margar markvissar aðgerðir þessar aðgerðir allar eiga auðvitað að skila því að við séum að reyna að endurheimta efnahagslegan stöðugleika það var vikið að því að seðlabankinn hefur rýmkað reglur um verðbréf og bætt þar með aðgengi að lausafé umræddur skiptasamningur seðlabanka við seðlabanka norðurlandanna um lánalínur mun einnig skila miklu er varðar traust og trúverðugleika seðlabankans og hagkerfisins í heild sinni sú heimild sem alþingi samþykkti hér í vor varðandi fimm hundruð milljarða króna lán hefur verið nýtt meðal annars með tilkynningu forsætisráðherra hæstvirtur hér í dag þar sem kom fram að gjaldeyrisforðinn er nú um fimm hundruð milljarðar króna lækkun bindiskyldu bankanna með tilliti til erlendra útibúa var ákveðin á vormánuðum en það eykur streymi fjármagns á markaðinn útgáfa ríkisskuldabréfa til styttri tíma eða allt að sjötíu og fimm milljarða styrkir einnig íslensku krónuna og það er trú markaðarins að krónu eða jöklabréfaútgáfan skipti yfir í slík ríkisskuldabréf gjaldeyrisvaraforðinn var aukinn um tíu til fimmtán prósent í júlí með víxilútgáfu og líkt og kom fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra er gjaldeyrisforðinn fjórfaldaður til fimmfimmfaldaður á síðastliðnum tveimur árum háttvirtir þingmenn virðulegur forseti muna eftir aðgerðum tengdar kjarasamningum í febrúar meðal annars var persónuafsláttur hækkaður og tekjuskattur fyrirtækja lækkaður við tókum ákvörðun um flýtiframkvæmdir í samgöngumálum er lúta að suðurlandsvegi og vaðlaheiðargöngum það var tekin ákvörðun um niðurfellingu stimpilgjalda af fyrstu íbúð sem er fyrsta skrefið í niðurfellingu stimpilgjalda og boðað nýtt húsnæðissparnaðarkerfi með skattafrádrætti fyrir þrjátíu og fimm ára og yngri íbúðalánasjóður hefur boðað aðgerðir tengt frystingu lána og nýlega hefur verið farið fram með aðgerðir til að losa um húsbréf bankanna þannig að fjármagn flæði betur um sem stuðlar að umbreytingu lána og getur meðal annars fjölgað leiguíbúðum sem skiptir verulegu máli á vetrarmánuðum var nokkur umræða um veikingu krónunnar en í þjóðhagsspánni sem kom út um miðjan janúar var alveg ljóst að það voru miklar sveiflur í ýmsum efnahagsstærðum eins og gerðist fyrir nokkrum árum eða í kringum síðustu aldamót þá var alveg ljóst að margar forsendur voru fyrir því að krónan mundi veikjast umtalsvert á vormánuðum viðskiptahalli hefur verið mikið og með tilheyrandi erlendri skuldasöfnun þá hafa háir vextir seðlabankans haldið gengi krónunnar mjög háu lengi og umrætt verðbólguskot kom í kjölfarið vegna hærra innflutningsverðs veiking krónuna hefur vissulega komið sér illa fyrir þá sem eru með lán í erlendri mynt en hins vegar hefur vænkast hagur þeirra sem stunda útflutning hér í umræðunni hefur verið komið að því að verðbólgan er okkar versti óvinur og sú verðbólga sem þjóðin býr við nú er ekki viðunandi eftir langvinnt hagvaxtarskeið við stöndum því nú í gættinni á samdráttarskeiði og á því skeiði skiptir miklu máli aðeemð sameiginlegri neyslustýringu náum við saman niður verðbólgunni þar þurfa allir að líta í eigin barm þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra opinberra aðila fyrirtækja og íbúanna í landinu það tengist einnig því að við þurfum markvisst að draga úr viðskiptahallanum það hafa verið margir uggandi vegna viðskiptahallans þann samdrátt sem við stöndum frammi fyrir að í júlímánuði voru vöruskiptin óhagstæð um fimmtán komma sex milljarða fyrstu sjö mánuðina á þessu ári voru fluttar út vörur fyrir tvö hundruð fjörutíu og einn milljarð en inn fyrir tvö hundruð áttatíu og tvo milljarða hallinn á vöruskiptum við útlönd nemur því fjörutíu og tveimur milljörðum en á sama tíma í fyrra voru þau óhagstæð um sextíu og fimm milljarða ýmsar hagstærðir eins og til að mynda nýskráning ökutækja gefa þó til kynna að innflutningur sé að dragast saman og líkt og ég kom að áðan hafa útflutningsgreinarnar styrkt sig með veikingu krónunnar mikið hefur verið deilt um stjórn peningamála en árið tvö þúsund og eitt var breyting á stjórn peningamála hér á landi eldra fyrirkomulagi það er fastgengisstefnu með tilteknum vikmörkum var breytt og þess í stað var tekið upp svonefnt verðbólgumarkmið eins og hér hefur verið fjallað um virðulegur forseti í því felst að seðlabankinn beitir vöxtum á skammtímalánum til fjármálafyrirtækja í þeim tilgangi að stuðla að því að almennar verðhækkanir á tilteknu tímabili haldist innan skilgreinds verðbólgumarkmiðs við fljótandi gengi krónunnar í vor lýsti hæstvirtur forsætisráðherra því yfir að tímabært væri að gera fræðilega úttekt á þessu viðfangsefni í góðu samstarfi við seðlabankann og ég gat ekki betur heyrt virðulegur forseti en að sú vinna færi af stað en í vor var því lýst yfir að það yrði þó brýnast á vor og sumarmánuðum að taka höndum saman að komast út úr því ölduróti sem íslenska fjármálakerfið var statt í margir tala um háa stýrivexti og kalla eftir var að stýrivextir lækki mjög ort hins vegar er það nú einu sinnis á að raunvextir eru frekar lágir í hárri verðbólgu ef litið er til stýrivaxtanna ég vil gera hér örlítið að umtalsefni framkvæmd fjárlaga en það skiptir verulegu máli á samdráttarskeiði eins og við stefnum nú í að ríkisreksturinn fari fram miðað við aga og festu eins og sagt er og að framkvæmd fjárlaga sé með réttum hætti ég beini því til ríkisstofnana að huga að því en við höfum verið að fylgjast með ríkisrekstrinum og það verður því miður að segjast eins og er að hvorutveggja ríkisendurskoðun og fjárlaganefndin hafa verið að gera allt of margar athugasemdir varðandi ríkisreksturinn en fljótlega mun fjárlaganefndinni verða birt sex mánaða uppgjör í ríkisrekstrinum hér var örlítið snúið út úr því sem hæstvirtur forsætisráðherra kom að varðandi net velferðarkerfisins en um er að ræða svokallaðar tekjutilfærslur í ríkisrekstrinum tekjutilfærslur eru greiðslur frá hinu opinbera án þess að á móti komi vinnuframlag eða önnur gæði og þær eru mikilvægt tæki til tekjujöfnunar það skiptir verulegu máli á samdráttarskeiði eins og við erum nú í að horfa til slíkra tekjutilfærslna um er að ræða lífeyristryggingar sjúkratryggingar fæðingarorlof barnabætur vaxtabætur og slíkar bætur en þessar tilfærslur fara oft á tíðum í gegnum tryggingastofnun ríkisins og njóta heimilin í landinu tilfærslna til annarra aðila það er afar mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að stór hluti af ríkisrekstrinum fer í gegnum slíkt en á árinu tvö þúsund og sjö var um að ræða hundrað fimmtíu og sex milljarða virðulegur forseti það reynir nú á samtakamátt stjórnmálamanna verða leiðarlínur þannig að hið opinbera ríki og sveitarfélög ríða á vaðið með auknum framkvæmdum til dæmis í stofnfjárfestingum sem kallar á lántökur að öllu þessu framansögðu ítreka ég þó að mikilvægast er að ná niður verðbólgunni kalla fram stöðugleika að nýju ná fram jafnvægisástandi og koma fjármagni á hreyfingu á nýjan leik það stuðlar að betra fjárhagslegu umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki og hið opinbera á að ryðja brautina með aga og festu í sínum rekstri